Paní předsedající, já jsem se u této zprávy nakonec zdržel, připadalo mi jako čistější uvolněná případná místa po odchodu Velké Británie škrtnout. Takovéto částečné přerozdělení a částečné zablokování míst mně připadá, že je kompromis, který lze těžko občanům vysvětlovat.

2019. Já jsem velký podporovatel myšlenky evropské integrace, Evropské unie, ale cítím, že je třeba posilovat vztah mezi evropskými politiky a mezi jejich voliči, mezi občany. Občan by zkrátka měl znát svého poslance, měl by vědět, na koho se obrátit, pokud polemizuje s určitou směrnicí nebo nařízením.

A ve chvíli, kdy to bude jedna nadnárodní volební listina, pak se ten vztah mezi evropským politikem a občanem spíše snižuje a je ohrožen. To znamená, ty nadnárodní obvody podle mě jdou reálně proti myšlence evropské integrace.